Mi memoria va incluso hasta el imperialismo del Imperio británico y la división los problemas que tiene esa zona vienen de la división colonial, y lo que está sucediendo ahora en Irak es fruto de 2003, pero también fruto de lo anterior.

Nosotros tenemos todavía más de cien mil compatriotas tirados en las cunetas de mi país.

Nosotros no vamos a olvidar, aunque a ustedes no les guste.